Las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo ocupan doce páginas, algo más de 300 líneas, y ni una sola línea sobre los daños, quizá irreparables, que se están causando al proyecto político europeo. Europa es un proyecto de economía competitiva, de ciudadanía y de modelo social. La economía competitiva no avanza sin políticas de crecimiento. La ciudadanía retrocede con propuestas como las relacionadas con Schengen —hechas por el señor Sarkozy—, y el modelo social sufre cuando se ataca a los sindicatos, cuando se debilita el diálogo social, y ello sucede en muchos países, entre ellos España. Quienes hoy destruyen el proyecto político europeo son los líderes que aparcan su europeísmo cuando se enfrentan a elecciones difíciles difíciles para ellos, no para sus países. Quienes hoy atacan el modelo europeo son aquellos que enfrentan a Europa con sus atemorizadas opiniones públicas nacionales. Eso no es liderazgo, es oportunismo, es populismo, y creo que es hora de que el debate se instale también en el Consejo Europeo sobre estos asuntos.